Ich habe schon viele Verhandlungen hier im Parlament mitgemacht, aber dieses Vermittlungsverfahren von abends 7 Uhr bis morgens 7 Uhr, diese 12 Stunden werden noch lange in Erinnerung bleiben. Das war ein Akt von besonderer Qualität. Leider sind wir von zwei fremden Planeten gekommen. Die Haltung des Parlaments war ganz klar, die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Menschen in der EU im Auge zu haben. Einige andere hatten die Interessen der Fleischindustrie, der Agrarindustrie im Auge.

Das ist schade, weil wir jetzt eine Lücke in der Lebensmittelgesetzgebung der EU haben, und diese Lücke muss sehr schnell geschlossen werden. Wir waren ziemlich klar Herr Pittella als Vorsitzender und die Frau Berichterstatterin das ganze Team hat an einem Strang gezogen.

Da haben Sie alles gehört, was wir zu sagen haben. Wir wollen diese Produkte nicht auf dem europäischen Markt haben. Zumindest wollen wir, dass sie gekennzeichnet werden, weil die Verbraucher die Wahlfreiheit haben sollen. Das ist Ihr Auftrag. Das Parlament ist bereit.